vu la longueur des listes d'attente, il y a très peu de chances que les patients reçoivent les organes dont ils ont besoin. Cette amélioration des échanges transfrontaliers et l'augmentation du taux de donation nécessitent absolument l'adoption de normes communes contraignantes concernant la qualité et la sécurité des donations dans les vingt sept États membres. C'est là tout l'intérêt d'un cadre européen en la matière. Bien sûr, nous devons être extrêmement vigilants sur la question du trafic illégal d'organes.

Mais attention à ne pas entraver les dons du vivant qui doivent faire l'objet d'un choix libre et assumé. Le principe de gratuité doit être garanti et toute pression sur un donneur potentiel doit être écartée. Il faut donc encourager les patients qui le souhaitent à donner librement leurs organes pour sauver des vies, car les risques de rejet sont nettement inférieurs lors de ces greffes que dans les cas d'organes provenant de personnes décédées. Je mets en garde aussi ceux qui, pour des raisons éthiques, voudraient limiter les dons d'organes du vivant en Europe en prenant comme argument les risques de trafic.